frú forseti ég hef beint eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra hvað líður hugmyndum ráðherra um stofnun stjórnsýsludómstóls í morgunblaðinu þann tuttugasta og sjöunda september frá í fyrra var frétt þess efnis að ráðherra teldi það fyllilega réttmætt að setja á stofn þennan dómstól ég get tekið heils hugar undir þær hugmyndir og ég hef meira að segja lagt fram hér ásamt háttvirtum þingmanni varaþingmanni atla gíslasyni þingsályktunartillögu þess efnis að hæstvirtur ráðherra skipi nefnd sem geri tillögu um störf og starfshætti sem tæki það til skoðunar hvort það væri réttmætt að setja á stofn slíkan dómstól hvers vegna er réttmætt að setja á stofn umræddan dómstól það er vegna þess að það eru starfandi nú fjörutíu og tvær úrskurðarnefndir víðs vegar sem kosta ærið fé árið tvö þúsund og þrjú kom það fram í svari við fyrirspurn sem við

til samanburðar má nefna að samkvæmt ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og fjögur var kostnaður við hæstarétt hundrað og þrjár milljónir þess vegna er augljóst að hér er örugglega hægt að ná fram sparnaði annar möguleiki væri sá að ef menn fást ekki til þess að koma á þessum stjórnsýsludómstóli væri að færa verkefni til dómstóla frá úrskurðarnefndum og einnig að sameina eitthvað af þessum úrskurðarnefndum því að þær eru fjörutíu og tvö eins og áður segir þess vegna

stjórnsýsludómstól að það skortir verulega á að málsmeðferð hjá úrskurðarnefndum fari eftir ákveðnum málsreglum ég hef sjálfur orðið var við að það hefur orðið mikill brestur á að það sé farið eftir gagnsæjum leikreglum ég vil greina frá því að ég hef kvartað meðal annars við úrskurðarnefnd um upplýsingamál og þar kom fiskistofa og sendi inn gögn og það var úrskurðað án þess að málsaðili fengi að sjá þau gögn og fjalla um þau að einhverju hluti ég tel að þetta sé með öllu ólíðandi og það störf á að setja fastari reglur um þessa hluti bæði um málsmeðferð og það er mín skoðun að það sé rétt að setja einfaldlega á stofn